Panie Przewodniczący!

Wszyscy wiemy, jak ważne dla ugruntowania demokracji i praw człowieka było dla krajów w Europie Środkowej i Wschodniej wejście do Unii, a wcześniej perspektywa wejścia do niej. Chciałbym zapytać Pana Posła, czy jest gotów oświadczyć, że jest za tym, by dać taką polityczną perspektywę społeczeństwu ukraińskiemu i politykom wszystkich opcji, że droga do Unii Europejskiej jest dla nich otwarta i czy będzie w Parlamencie Europejskim popierał tego typu